Mediacja transgraniczna w sporach prawnych może być skuteczna jedynie, gdy państwa członkowskie wdrożą odpowiednie przepisy na poziomie krajowym, o czym ponownie 20 sierpnia tego roku przypomniała Komisja Europejska, ponieważ do tej pory implementacja unijnych przepisów w zakresie mediacji jeszcze nie wszędzie została

Promując i umożliwiając dostęp do alternatywnych możliwości wymiaru sprawiedliwości w życiu codziennym obywateli, dajemy im do rąk instrument zarówno efektywny, jak i tani. Ostatnie badania sfinansowane przez Komisję Europejską szacują, że ilość straconego czasu w wyniku niezastosowania mediacji w sporach wynosi w całej Unii między 331 do 446 dni, a związane z tym dodatkowe koszty prawne przypadające na jedną sprawę sięgają pułapu przekraczającego 13,5 tysiąca euro. W Polsce mediacja w sprawach cywilnych została juz wprowadzona do krajowego systemy prawnego w lipcu 2005 r. nowelą Kodeksu postępowania cywilnego, która jest zbieżna z dyrektywą w zakresie głównych celów, metody i potrzeby wprowadzania do prawa procesowego odrębnej instytucji mediacji. Niestety statystyki z mojego kraju pokazują, iż mediacje w sprawach sądowych stanowią jedynie niewielki odsetek ogółem przeprowadzanych postępowań. W sprawach cywilnych szacuje się, że średnio w ciągu roku przeprowadzonych jest zaledwie od 20 do 40 mediacji. Brak odpowiedniej edukacji społeczeństwa oraz promocji tej stosunkowo nowej formy wymiaru sprawiedliwości hamuje jej rozwój.

Dlatego też w interesie obywateli kraje członkowskie powinny intensywnie rozwijać programy promujące tę formę rozwiązywania sporów. Korzyści płynące z mediacji, zarówno w sferze finansowej, jak i w zmniejszeniu obciążenia systemu wymiaru sprawiedliwości, oraz oszczędności czasu, są nieocenione.